Já bych chtěl poděkovat za tuto zprávu a chtěl bych poděkovat Komisi, že se tímto problémem zabývá. Máme tady na galerii mladé lidi a můžou vidět, že EU je dynamická a reaguje na některé problémy, které spatřujeme nejenom jako poslanci, ale dříve jako ředitelé firem, kdy jsme často viděli, že dva členské státy, které si byly poměrně dost příbuzné v jazyku, třeba Německo a Rakousko,

Proto si myslím, že tato směrnice o uznání odborných kvalifikací a nutnosti reformy odborných služeb je krok dobrým směrem. Je potřeba v této reformě neustále pokračovat, protože jen tak zajistíme to, že nebudeme vydávat zbytečné peníze na nezaměstnanost mladých lidí.